Gospodine predsjedniče, ima li bolje teme od ove za dokazati kako nijedna država članica ne može sama, kako moramo surađivati, kako nas je problem migracija i terorizma pozvao na suradnju. Ne samo da države članice nisu razmjenjivale podatke, ne da pokrajine nisu razmjenjivale podatke, nego čak neke gradske četvrti nisu međusobno surađivale, ako se sjetimo posljednjih terorističkih napada.

Danas smo ovdje čuli da želimo manje birokracije, ali ipak više tehnike i da se ne smijemo opet svi zaplesti u novu birokraciju, nove sustave. Imamo puno različitih sustava, ali ne radimo na njihovoj interoperabilnosti. To je ono što želimo poručiti danas i Komisiji i Vijeću interoperabilnost je neophodna. Mi, kao Europski parlament, nakon Lisabonskog sporazuma dobili smo pravo suodlučivanja i na nama je ta odgovornost, ali isto tako veća je odgovornost na državama članicama i danas se postavlja pitanje što je to schengenski sustav, što je to SIS, na koji način razmišljamo o onim zemljama koje jesu države članice, a koje nisu dijelom schengenskog sustava. Konkretno, dolazim iz Hrvatske, radimo sve da ispunimo sve kriterije, čekamo evaluaciju i želimo biti dio tog sustava kako bismo ravnopravno surađivali i ravnopravno mijenjali podatke.